Het voorstel voor eCall is een onprettige combinatie van wensdenken en een merkwaardige lobby van de auto industrie. Wensdenken, omdat het nut van de invoering van een verplichte eCall te betwijfelen is. Internationale onderzoeken geven verschillende uitkomsten. Cijfers over de vermindering van het aantal dodelijke en ernstig gewonde slachtoffers met eCall zijn niet hard te maken.

Dat verkeersveiligheidsorganisaties en autoproducenten bij eCall de handen ineen slaan, ook dat geeft te denken. eCall is voor de autoproducenten dé kans om de productie en onderhoudskosten van de auto te verhogen. Want wie durft er tegen verkeersveiligheid te pleiten? Tel daarbij ook op de forse risico´s voor de privacy én het feit dat echte verkeersveiligheid staat of valt met de mentaliteitsverandering van de bestuurder, en u begrijpt, Voorzitter, waarom ik tegen dit voorstel ben.